În același timp, bugetul Uniunii destinat ajutorului umanitar și protecției civile, se află într o continuă dezvoltare.

Este necesar ca Europa să dispună de mecanisme oficiale pentru prevenirea eventualelor abuzuri în domeniu.

Totodată, UE trebuie să asigure coerența dintre ajutorul umanitar și asistența pentru dezvoltare, în caz contrar ea ar putea avea un efect negativ asupra piețelor locale.